Já jsem rovněž chtěl připomenout stoleté výročí založení Československa. Chtěl bych upozornit, že právě na konci tohoto týdne si toto slovutné výročí u nás připomeneme za účasti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a také německé kancléřky Angely Merkelové.

20. století, poskytuje i naší generaci tolik ceněné hodnoty svobody, demokracie, v níž i jedinec je důležitý a má své místo a nezastupitelnou hodnotu. Jejich vize se sice rozpadla, ale spoluprací i nadále pokračuje v soustátí EU. Musím zároveň připomenout, že muži